Hemos votado a favor, porque da pasos positivos en el camino de la conciliación, pero no podemos dejar de hablar de lo sustancial de las causas de la imposibilidad de muchos, y sobre todo de muchas mujeres, de muchas trabajadoras, para conciliar la vida personal y profesional. Es urgente refundir las Directivas de permisos por maternidad, paternidad y parentales, para que estos permisos sean iguales e intransferibles. Por el derecho de todos a cuidar, por el derecho de todos y de todas a ser cuidados, por el derecho de las mujeres a desarrollar su carrera profesional y su vida profesional en igualdad de condiciones. Es necesaria una mayor inversión en escuelas infantiles de calidad y gratuitas y en servicios públicos de calidad para el cuidado de nuestros mayores. Y es necesario luchar contra la precariedad laboral, que ataca especialmente a las mujeres, la brecha salarial y la brecha de las pensiones. Señorías, conciliar es vivir. Y la vida debe estar en el centro de nuestras políticas.